Señor presidente, Marruecos es un socio preferente de la Unión Europea y en el caso de Canarias y España además un país vecino. Dicho esto, la Unión Europea no puede admitir bajo ningún concepto que Marruecos apruebe de forma unilateral una nueva delimitación marítima de las aguas del Atlántico oriental junto a Canarias, que afecta sin duda alguna a la competencia española sobre dichas aguas. No estamos ante un asunto menor, tampoco ante un asunto meramente bilateral. Estamos ante una clara vulneración de la legalidad internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas. Estamos ante un ataque a la integridad territorial de un Estado miembro.

La Unión Europea tiene que comprometerse de forma activa para frenar cualquier actuación unilateral por parte de Marruecos. Y de la mar a la tierra. Me preocupan también enormemente los acuerdos entre Londres y Rabat en relación con los contingentes y precios de entrada del tomate —pero de eso hablaremos en un futuro inmediato—.